Domnule președinte, domnule comisar, salvarea de vieți omenești trebuie să fie preocuparea autorităților naționale, dar și a celor de la nivel european și vă felicit pentru că ați gândit și doriți să introduceți un mecanism nou. Este nevoie să întărim protecția civilă, capacitatea populației de a reacționa. Este nevoie și de prevenție în ceea ce privește prevenirea incendiilor dar, pentru a preveni, avem nevoie de educație, trebuie să înțelegem și să cunoaștem riscurile. Din păcate, schimbările climatice conduc la catastrofe naturale, la incendii, inundații, alunecări de teren. Sunt pierderi de vieți omenești și cred foarte mult că nu putem să lăsăm numai la latitudinea autorităților naționale. De aceea, cred foarte tare într un mecanism european, în solidaritate, în sprijin reciproc, în împărtășirea experiențelor pozitive dintr un stat în alt stat și, până la urmă, avem nevoie și de buget, pentru că avem nevoie de anumite dotări specifice pentru intervenții.